Én őket tekintem a legnagyobb kisebbségnek. Az anyagi válság őket sújtja leginkább és szeretném hangsúlyozni, hogy ők azok az emberek, akik mindig először veszítik el az állásukat, csökken a jövedelmük, az életlehetőségük, színvonaluk és az őket képviselő társadalmi szervezetek is egyre inkább csökkenő támogatást kapnak.

Politikai vagy gazdasági döntéshozóknak felelőssége van abban, hogy figyelniük kell a fogyatékos emberekre. Kérem Önöket, hogy mindent tegyenek meg az ő érdekükben, hogy egyenlőbb bánásmódot kapjanak Önöktől is, és ezt azért hangsúlyozom, mert 50 millió ember nagyon nagy erővel tud bírni az Európai Unión belül, és érdekünk a társadalmi esélyegyenlőség.